Stawiam pytanie na co chce Komisja przeznaczyć te 280 milionów euro? Czy na dalszą restrukturyzację, czy może lepiej, jak chciało tego 21 państw członkowskich, na zastrzyk dla rynku, na mechanizmy rynkowe? Rolnicy chcą, żeby przeznaczyć te pieniądze właśnie na mechanizmy wsparcia. Oni nie są obecnie w stanie zaciągać kolejnych kredytów, poprawiać wydajność.

mechanizm zarządzania kwotami, de facto chce ograniczenia produkcji.